þakka háttvirtum þingmanni þráni bertelssyni fyrir andsvarið hann spyr að því hvort umræðan sé tímabær

að tæpa á því helsta við getum sagt samantekt eða ábendingum nefndarinnar í einstökum köflum án þess að fara í kjölinn á efni þessarar yfirgripsmiklu skýrslu höfum það jafnframt þá í huga að þetta er aðeins upphafið að þessari umræðu og vinnu alþingis í þessu máli þessi skýrsla mun núna fara til meðhöndlunar í sérstakri þingnefnd sem hefur tíma og tækifæri til þess að skoða hana í kjölinn þetta mál á eftir að koma aftur inn í sali alþingis þegar þingnefndin hefur lokið sinni vinnu og vonandi verða þá allir þingmenn búnir að plægja í gegnum skýrsluna til hlítar þegar þar að kemur það er því eðlilegt að menn séu á þessum tímapunkti fyrst og fremst að bregðast við meginniðurstöðum meginsjónarmiðum og ábendingum sem koma fram i skýrslunni hvernig eiga stjórnmálaflokkar að axla ábyrgð ég var að reyna að vekja máls á því hér í mínu máli að það sem hefur farið úrskeiðis er auðvitað starfsemi bankanna sjálfra það eru þær reglur og sú lagaumgjörð sem um þá starfsemi var sett og hvernig menn meðhöndluðu það og það var pólitísk stefnumótun að sjálfsögðu líka ég tel að menn eigi að draga lærdóm af niðurstöðum skýrslunnar hvað þetta snertir menn eigi að fara í sjálfsskoðun sjálfsgagnrýni ekki sjálfsafneitun menn eigi að skoða hvar gerðum við rangt og að sjálfsögðu að taka þá ákvarðanir um ég vil leyfa mér að segja nýja